Gospod, predsednik državnega zbora, hvala za besedo. Spoštovani poslanci in poslanke, spoštovana generalna sekretarka. Italijanska in, madžarska narodna skupnost, to je poslanska skupina, bo podprla predlog predsednika republike, Boruta Pahorja, za kandidat kandidata, varuha človekovih pravic, gospoda Petro Svetino. Prepričani smo, da njegove, izkušnje na tem področju, oziroma na takšnem področju, ki mi daje določene pristojnosti in znanja, so garancija za, učinkovito, kakovostno in, dobro delo. Jaz bi na kratko, povedal, kaj, pričakujemo tudi z naše strani in, s te strani bi se malo povezal na to, kar je, opravila z velikim delom, v zadnjih, u v prejšnjem mandatu, sedanja še varuhinja človekovih pravic, gospla gospa Vlasta Nussdorfer. V bistvu, je bila zelo učinkovita glede, samega nadzora, ogromno dela na terenu glede, položaja, glede samih posebnih, pravic, narodnih skupnosti, ki predstavljajo, kot se je danes nerazumljivo večkrat povedalo, kljup temu da se absolutno strinjam z gospodom Jelinčičem, da marsikdo med, državljani Republike Slovenije, tudi če ne spada v ranljive, skupine, morajo biti seveda, ščiteni s strani, ne samo varuha človekovih pravic, marsikoga. Tudi, Avtonomne, narodne skupnosti predstavljata sigurno sigurno ranljivo skupino, torej imajo velike težave glede, uresničevanja svojih pravic v praksi, torej, v zadnjih letih nadzor je bil realen, učinkovite, sistemski, se je nekaj konkretnih korakov naprej naredilo. Tudi glede same uporabe jezikov v narodni skupnosti, torej italijanščina, madžarščina na območjih, kjer živita narodni skupnosti, se je naredil kakšen konkreten korak naprej. Tudi razkoraka med, uresničevanjem, ustavnopravnih aktov, je, sigurno se je izboljšalo, in, opozarjala je z svojo ekipo seveda, kako je v bistvu, neučinkovito, dostikrat neučinkovito delo javnih uslužbencev in funkcionarjev, glede same rabe in kompetence na nivoju, torej rabe jezika narodnih skupnostih. Manjkajo tudi in so dostikrat odsotni obrazci, v dva jeziku, dva jezični obrazci in tudi, določeni, postopki, ki bi morali teči seveda po, zahtevi pripadnikov narodne skupnosti. Žal ne potekajo tako kot treba in, so časi glede pridobivanja določenih dokumentov zelo dolgi. Za primer, v zadnjih mesecih v okviru moje pisarne na terenu sem dobil dva, dve signalizaciji. Ena je, ko je en naš, pripadnik vztrajal na to, da hoče seveda odlog, oziroma dokument v svojem materinem jeziku. In mu je bilo rečeno, da, če bo, nekako se zadovoljiv s slovenskim jezikom bo dobil dokument v štiriindvajsetih do oseminštiridesetih urah, če ne da bo postopek trajal dolgo. Seveda ta postopek na koncu, ker je upravna enota, s katero je, seveda, zahteval ta dokument, je rabil, prevajalca. Torej, postopek je trajal dva meseca. Še en primer, pred kratkim isto je, gospod prišel k meni in, mi je povedal za podoben primer, ponovno upravna enota in ponovno čakajo prevajalca že cel mesec. Tako da sigurno, je v glede samega uresničevanja pravic, posebnih pravic avtohtonih skupnostih tukaj je zelo vprašljiv, ampak nekaj korakov naprej, so bili strojeni. Vlasto Nussdorfer tudi bi se jim zahvalil. In tukaj bom seveda, zelo bi bomo zelo bili aktivni za naslednjim varuhom človekovih pravice glede, sistemskega katalogizacije in, katalogizacije kulturne dediščine, obeh narodnih skupnostih. Torej, sedanji varuh, je, prepoznal, in tukaj bomo tudi nadaljevali. Jaz bi še dokončal in bom rekel, da, poslanska skupina obeh narodnih skupnosti, torej jaz in, poslanec Ferenc Horvat bomo podprli predlog, imenovanja in bomo, glasovali za izvolitev Petra Svetina kot novega varuha človekovih pravic. Hvala.